Monsieur le Président, la portabilité permet à une personne abonnée à un service en ligne de continuer à l'utiliser quand elle est en déplacement temporaire dans un autre État membre de l'Union.

il sera donc particulièrement contraignant pour les États. Ensuite, il risque à terme de remettre en question le droit de géo blocage qui est une composante de la souveraineté des États. De plus, il souffre d'une grave contradiction interne en ne précisant pas la durée limite de séjour dans un autre État ouvrant droit à la portabilité. Dès lors, la portabilité risque de devenir un principe et non une exception. Enfin, le texte risque de favoriser des offres globales qui mettront en péril la territorialité du droit d'auteur et qui provoqueront une réduction de la diversité des offres. Une fois de plus, l'Union favorisera ainsi la concentration des offres au profit des multinationales. Pour toutes ces raisons, je voterai contre ce texte.